Cela n'a rien d'étonnant, parce que ce n'est pas la première fois que des annonces faites en grande pompe ne sont pas suffisamment suivies d'effet.

Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pourquoi il importe dès à présent de nous doter d'une méthode pour réaliser des objectifs pour le développement durable.

Par ailleurs, il me paraît indispensable de préciser un axe de temps pour savoir qui fait quoi et à quelle échéance. Pour que ces efforts ne soient pas vains, la mise en place d'un système de contrôle parlementaire me paraît incontournable. Ledit système de contrôle et de supervision parlementaire devrait répondre aux prérogatives tant des parlements nationaux que du Parlement européen. Les États membres responsables de lacunes importantes en matière de réalisation des objectifs pour le développement durable devraient venir devant le Parlement européen pour rendre compte de leur action politique en la matière. Il ne suffit pas d'aller à New York, de faire le généreux à la tribune des Nations unies, de rentrer dans sa capitale et de tabler sur la mémoire courte de ceux devant lesquels on a pris des engagements très forts. Cela concerne le volet tant intérieur qu'extérieur et, en matière de développement durable, nous sommes tous des pays en développement, y compris au sein de l'Union européenne. Nous sommes tous logés à la même enseigne et avons tous les mêmes comptes à rendre à nos citoyens.